S druge strane ukazuju na to da je premalo mogućnosti direktnog financiranja i sve se najčešće svodi na garancije, a njima su onda ponovno na njihovim financijskim tržištima otežani uvjeti za dolazak do izvora financiranja.

Očekujem od EIB a u sljedećim razdobljima isto tako da detaljnije izvještava o rezultatima i ulozi u provedbi kohezijske politike, pa tako i odgovore na pitanja koliko je zapravo sudjelovanje u ukupnom nacionalnom financiranju i može li se proširiti financiranje i na poduzetnike.